fyrstu viðbrögð manns eru að mótmæla enda má það heita ótrúlegt að svo unglegur og athafnasamur sem forseti okkar einar kristinn guðfinnsson er þá er hann sextíu ára í dag þó er það svo og það er orðinn aldarfjórðungur síðan hann tók hér fyrst fast sæti og raunar tíu árum betur eða árið nítján hundruð og áttatíu sem hann tuttugu og fimm ára gamall kom hér til þings fyrsta sinni sem varaþingmaður fyrir það ægifagra kjördæmi vestfirði hann hefur vaxið í störfum sínum alla þessa tíð og situr nú í forsæti okkar má um það segja að forsetaembættið fer einari vel og eins hitt sem allir sjá að einar fer forsetastólnum vel fyrir hönd okkar alþingismanna kæri forseti vil ég færa þér hjartanlegar hamingjuóskir á sextugsafmæli þínu ég bið þingmenn um að taka undir orð mín svo forseti heyri